Mais aujourd'hui, de toute façon, il faut déboucher sur des mesures concrètes, pas seulement dans l'Union européenne, mais en Chine, en Inde, aux États Unis.

L'accord sur le financement était aussi une question clé sur laquelle on risquait de buter. Paris aura au moins permis de déboucher sur un partenariat Nord Sud. C'est vrai, tout reste à faire car cet accord n'est qu'un point de départ. Mais je reste confiante car l'engagement de la société civile et de nos entreprises à réduire leurs émissions est tout à fait nouveau. C'est ce qui permettra aussi de s'orienter vers une révolution industrielle progressivement décarbonée et donc de donner toute sa place à l'innovation technologique.